Señor Presidente, señora Primera Ministra, la Presidencia danesa fue saludada con expectación alentadora, en manos de un Gobierno de elección reciente, en el peor momento de la peor crisis de la Unión Europea. Pero seis meses después, reconociendo los avances en materia energética y en la respuesta ante la crisis, el balance no puede ser satisfactorio porque ha quedado ensombrecido por la decisión adoptada en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de regubernamentalizar el mecanismo de evaluación de Schengen. Esto significa no solamente ignorar el espacio de libertad, justicia y seguridad como política europea en la que el Parlamento es legislador ordinario significa también ignorar que este Parlamento representa a quinientos millones de ciudadanos como único órgano directamente legitimado por la ciudadanía y significa asimismo ignorar que, como se dijo en el Consejo informal de Ministros de Justicia e Interior en Copenhague, la solidaridad, que es un mandato del artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no consiste en restablecer las fronteras interiores en la Unión Europea sino en ayudar a poner en común la gestión de las fronteras interiores en la Unión Europea y de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Por eso, termino diciéndole dos cosas. La primera es que esto ha afectado al conjunto del paquete de asilo y al conjunto del paquete de Schengen.